Sectorul cultural contribuie în mod cert la atingerea obiectivelor de natură economică, având în vedere faptul că implică aproximativ 5,8 milioane de lucrători, dar și a obiectivelor de natură socială, prin promovarea valorilor Uniunii Europene în lume, ca să nu mai vorbim de extinderea posibilităților de alegere ale consumatorilor, prin creșterea competitivității industriei audiovizuale în Uniune. Programul este relevant și pentru că ia în calcul impactul dezvoltărilor tehnologice în domeniu, cu atât mai mult cu cât a fost generată, astfel, o cerere tot mai mare de conținut audiovizual. Este binevenit un program coerent de promovare a operelor audiovizuale europene în lume, ținând cont de fragmentarea pieței de profil la nivel de continent, în comparație, spre exemplu, cu industria audiovizualului în Statele Unite ale Americii. Nu în ultimul rând, sunt convins că va fi exploatată mai bine valoarea adăugată pe care o aduce industria cinematografică din statele membre. Pot aduce ca exemplu cinematografia din țara mea, România, care a confirmat până acum prin premiile importante obținute la nivel european și mondial.